Kedves Gál képviselő asszony! Arra szeretnék választ adni, miért kellett megváltoztatni azt a szabályt, hogy alkotmányt csak a parlamenti képviselők négyötödös többsége alapján lehet elfogadni, ugyanis ez a szabály volt érvényben.

És ennek a garanciának a hiányában nem vett részt az ellenzék, hiszen nem ezt a jogát nem adták meg, hiszen megváltoztatták ezt a szabályt. Reding asszony, fölhívom erre az Ön figyelmét!